það umfjöllunarefni sem í henni felst sé grafalvarlegt hæstvirtur forseti í aðdraganda síðustu kosninga voru frambjóðendum allra stjórnmálaflokka mjög hugleiknir hár flutningskostnaður á landsbyggðinni staðreyndin er sú að íbúar í landsbyggðinni hafa þurft að glíma við gríðarlega háan flutningskostnað á umliðnum árum sem er óviðunandi og þar af leiðandi hefur ekki jafnræðis að fullu verið gætt meðal íbúa landsins hár eldsneytiskostnaður er hluti af of háum flutningskostnaði og hefur veruleg áhrif þar að lútandi þess vegna kom það mér á óvart hæstvirtur forseti að ný ríkisstjórn skyldi setja það á oddinn að leggja niður flutningsjöfnunarstyrki á eldsneyti það er ljóst að flutningskostnaður til að mynda á norðausturhorn landsins er gríðarlega hár en þessi breyting ef af verður eins og boðað er í fjárlagafrumvarpi nýrrar ríkisstjórnar mun hækka eldsneytiskostnaðinn fyrir íbúa meðal annars á íbúa meðal annars á norðausturhorni landsins mjög mikið nú er það svo að flutningskostnaður á norðausturhorn landsins er mun hærri en til að mynda á vestfirði og íbúar og samfélög á þeim svæðum glíma við mjög sambærilega erfiðleika í byggðalegu tilliti líkt og vestfirðingar gera það er gleðilegt að núverandi ríkisstjórn hyggst leggja fram hundrað fimmtíu milljónir króna til þess að lækna flutningskostnað fyrir vestfirðinga en við hljótum að velta því fyrir okkur í ljósi jafnræðis íbúa hér á landi hvort það sama eigi ekki að gilda með önnur svæði sem glíma við sambærileg vandamál og vestfirðingar gera og eru jafnvel í dag að borga mun hærri flutningskostnað heldur en til að mynda vestfirðingar það er einfaldlega ekki líðandi að við gerum þannig upp á milli íbúa á landsbyggðinni því hef ég varpað tveimur fyrirspurnum til hæstvirtur viðskiptaráðherra sem sagt um flutningsjöfnunarstyrki fyrstu áformar ráðherra að beita sér fyrir tímabundnum flutningsjöfnunarstyrkjum til annarra landshluta en vestfjarða sem gert er ráð fyrir í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og átta önnur mun afnám flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara hafa áhrif á verð á dísilolíu og bensíni á þórshöfn og ef svo er þá hvaða eins og ég sagði í upphafi míns máls þá er hér um fyrstu fyrirspurn til hæstvirts ráðherra að ræða og ég vona að niðurstaðan verði sú að jákvætt svar muni berast frá hæstvirtum